Mir ist der Beschäftigtendatenschutz ein besonders wichtiges Anliegen. Deshalb möchte ich mich jetzt darauf konzentrieren. Wir haben nun mit dem Artikel82 Mindeststandards für den Beschäftigtendatenschutz vorgesehen. Das ist ganz entscheidend für ein möglichst hohes Schutzniveau, das gesetzlich oder aber auch über Kollektivvertragsverhandlungen erreicht werden kann.

Gerade hier haben wir in der Vergangenheit erschreckende Beispiele in der Praxis kennengelernt, in denen unbequeme Arbeitnehmervertreter, Betriebsräte, Gewerkschafter auf schwarze Listen gesetzt wurden und dann keine Existenzgrundlage mehr hatten. Das gibt es in Zukunft nicht mehr. Denn diesbezüglich sind nach unserem Bericht Sanktionen vorgesehen. Das ist ausdrücklich verboten. Es gibt andere Punkte, die ich nicht so erfreulich finde, wie beispielsweise die Tatsache, dass kein Mitspracherecht bei der Bestellung des Datenschutzbeauftragten seitens der Arbeitnehmervertreter vorgesehen ist. Aber in Summe ist es ein absoluter Fortschritt, was den Beschäftigtendatenschutz betrifft.